frú forseti af því að ég er góðu skapi kýs ég að segja að háttvirtur þingmaður árni páll árnason hafi ekki bara misskilið ögmund jónasson þegar hann ber honum það á brýn að hann telji aðalkost krónunnar og sjálfstæðrar efnahagsstefnu vera þá að með því sé hægt að skerða lífskjör launamanna ætli formaður b s r b og einn reyndasti formaður heildarsamtaka launamanna sem nú er á dögum hafi nú ekki sannað eitthvað annað með störfum sínum ég óska

háttvirtur þingmaður hefur þá líka misskilið mig þegar ég spurði hér í umræðunni er það virkilega svo ber að skilja boðskap forsætisráðherra þannig að hann ætli nú launamönnum að taka á sig búsifjarnar af verðbólgu óskertar í formi kjaraskerðingar getur það virkilega verið stefna ríkisstjórnarinnar mér því miður heyrðist háttvirtur þingmaður árni páll árnason svara því að þannig hlyti það að vera þá skilja leiðir vegna þess að við vinstri græn viljum þjóðarsátt um það að verja lífskjörin en ekki skerða þau og það er undarlegur málflutningur sem hér ber á á köflum frá stjórnarliðum og það jafnvel flokki sem á hátíðisdögum kennir sig við jafnaðarstefnu ef það er virkilega þannig að menn eru sáttir við efnahagsstefnu sem virðist eiga að ganga út á að senda allan reikninginn af óráðsíunni í hausinn á heimilunum í landinu og skerða lífskjörin hér í óðaverðbólgu mánuð af mánuði að öðru leyti var framlag háttvirts þingmanns til þessarar umræðu gamalkunnugt hann var að níða niður krónuna hún er ónýt og ómöguleg kostar hundruð milljarða og svo framvegis þetta hjálpar nú aldeilis þetta er stuðningur við það sem aðrir aðilar sem eiga að heita að vera að reyna að sinna efnahagsmálum eru að reyna að gera hæstvirtur forsætisráðherra seðlabankinn ríkisstjórnin að ég hélt en þetta er framlag samfylkingarinnar aftur og aftur og aftur hafa þeir ekkert fram að færa annað en að níða niður